În acest sens, cred că partidele trebuie să negocieze, fără precondiții, pentru o adunare constituantă care să ducă lucrurile în această direcție. Așa cum o arată și rapoartele organizațiilor internaționale de apărare a drepturilor omului, sistemul judiciar trebuie, de asemenea, consolidat pentru a putea rezolva în mod pașnic situații conflictuale. Nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez că instabilitatea politică are un impact negativ asupra situației sociale și economice din Nepal, care este deja una dintre cele mai sărace țări din lume.